Signor Presidente, le reti intelligenti sfruttano varie fonti energetiche per la maggior parte rinnovabili e rendono varie comunità energeticamente autosufficienti. Gli esperimenti di successo riguardano soprattutto alcune isole danesi che hanno mostrato l'efficacia di questo approccio. Rappresentano il futuro, queste reti, ed è verso il futuro che l'Unione europea deve impegnarsi, diventando sempre più ambiziosa nell'innovazione verso la sostenibilità.

Vedo nelle reti intelligenti un'opportunità soprattutto per le aree più svantaggiate come le isole del Sud Europa. Esse spesso sostengono costi energetici più alti, che concorrono a mantenere una situazione economica problematica. Sostenere lo sviluppo delle reti intelligenti, soprattutto nelle regioni insulari come la Sardegna e la Sicilia significa promuovere allo stesso tempo la loro indipendenza energetica, lo sviluppo economico e l'occupazione ed un modello di sviluppo sostenibile che è il fulcro del progetto europeo dei prossimi anni.